I progressi compiuti dal paese stanno andando nella giusta direzione. Mi rallegro, anche in qualità di presidente del gruppo di amicizia Unione europea Albania, nel vedere che il governo albanese sta mantenendo fede agli impegni presi. C'è una grande partecipazione intorno a questo processo. L'ingresso dell'Albania sarebbe una grande opportunità per poter collaborare, per poter investire in un paese dalle grandi potenzialità, in una fase storica europea in cui molte nostre imprese fanno fatica ad essere competitive nel mercato globale. L'analisi dei vari criteri di processo di adesione dimostrano evidenti progressi nel settore della giustizia e per quanto riguarda gli interventi indirizzati a combattere la criminalità organizzata. Sul tema dei diritti umani, il quadro legislativo è in linea con gli standard europei, in particolare sul tema della libertà di espressione. Sappiamo quanto l'Unione europea sia sensibile su questo tema. Una richiesta di adesione, signora Presidente, che dimostra quanto sia miope la critica del variopinto mondo populista e antieuropeo.